hæstvirtur forseti ég ætla í þessari fyrirspurn minni að beina sjónum að framsóknarflokknum og hans stefnu í umhverfismálum það væri í sjálfu sér forvitnilegt að skoða það í víðu samhengi en ég hef ákveðið að takmarka þessa fyrirspurn mína við ákveðið atriði í ályktun flokksþings framsóknarflokksins frá árinu tvö þúsund og fimm þar sem kveðið var á um í kaflanum úrgangur og sorpmál að umhverfisráðuneytið þyrfti að standa fyrir þjóðarátaki gegn lélegri umgengni um landið og uppsöfnun úrgangs þar sem hann á ekki heima jafnframt segir í ályktuninni að nauðsynlegt sé að skerpa á heimildum yfirvalda til að gera ráðstafanir gagnvart aðilum sem sýna málinu skilningsleysi í þessari sömu ályktun frá flokksþingi framsóknarflokksins síðan tvö þúsund og fimm er svo fjallað um loftslagsmál sem er kannski forvitnilegt í samhengi við þá fyrirspurn sem hér var á dagskrá á undan þessari það er loftslagsmálin en þar hefur framsóknarflokkurinn númer eitt tvö og þrjú á sinni stefnuskrá að minnka svifryksmengunina frá samgöngum og tryggja það að loftmengunarsáttmáli alþjóðasiglingamálastofnunarinnar verði leiddur í lög á íslandi en það er nú kannski útúrdúr frá því sem ég hér ræði mig langar til að fá svör við því frá hæstvirtur umhverfisráðherra á hvern hátt þessi stjórnvöld umhverfisverndar undir forsæti framsóknarflokksins á hvern hátt þau hafi sinnt fyrrnefndri ályktun framsóknarflokksins hefur umhverfisráðuneytið staðið fyrir þjóðarátaki gegn lélegri umgengni um landið og uppsöfnun úrgangs þar sem hann á ekki heima hefur umhverfisráðuneytið skerpt á heimildum yfirvalda til þess að gera ráðstafanir gagnvart aðilum sem sýna málinu skilningsleysi

við vitum það að ríkisjarðir eru til dæmis í umsjá þeirra sem hafa með þessi mál að gera á sviði ríkisstjórnarinnar og það er sannarlega hægt að sinna þar málum að því er virðist betur heldur en raun ber vitni og rétt að fá að heyra frá hæstvirtur umhverfisráðherra hvernig hún hefur sinnt til dæmis þeim í þessu tilliti svo að lokum spyr ég hvaða tillögur hæstvirtur ráðherra hafi fram að færa til þess að ná fram úrbótum svo um muni því í mínum huga er ekkert annað heldur en verulegt átak sem gera þarf í þessum málum ég sé